virðulegi forseti það er svolítið skrýtin umræðan hérna í þessari atkvæðagreiðslu því að það má líkja þessu við málflutninginn eins og stjórnarandstaðan notar um fundarstjórn forseta það er greinilega brostin á hér mikil taugaveiklun það kom skoðanakönnun í morgun og ég veit að sál vinstri manna þolir illa slæmar skoðanakannanir en það er bara svo að hér hefur staðið yfir málþóf síðan í haust málþóf um það að það eigi að færa til stjórnskipulega stöðu þróunarsamvinnustofnunar það er ótrúlegt að öll stjórnarandstaðan eins og hún leggur sig líka þingmenn nýju flokkanna sem komu hingað inn og voru kosnir til að breyta vinnubrögðum á alþingi láti háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson draga sig á asnaeyrunum inn í þetta mál og fara svo í það að í ljósi þess að það á að fara með það mál í gegn fyrir áramót að þá er komið málþóf í fjárlögin íslandsmet það er nú þegar orðið því að atkvæðagreiðsla var inni í tölunum frá síðasta íslandsmeti